hér með tillögu til þingsályktunar þar ég sem hér stend er meðal annars flutningsmaður að þar sem er verið að skora á umhverfis og auðlindaráðherra að láta kanna þjóðhagslega hagkvæmni þess að minnka plastpokanotkun hér á landi og gerð verði könnun á því hvaða kostir eru hagkvæmir og í því tilliti verði litið til annarra ríkja í evrópu þar sem markvisst hefur verið dregið úr plastpokanotkun ég

þingmenn hafa kynnt sér til að mynda landsáætlun um meðhöndlun úrgangs frumdrögin fyrir árin tvö þúsund og þrettán til tvö þúsund tuttugu og fjögur en þar kemur margt áhugavert fram þetta eru drög sem hægt er að nálgast á veg umhverfisráðuneytisins frá því í júní tvö þúsund og tólf þar kemur náttúrlega margt skýrt fram meðal annars um það að við erum búin að undirrita ýmsa sáttmála varðandi úrgangsmál og endurvinnslu til að mynda ríó yfirlýsinguna basel samninginn við erum náttúrlega í efta samstarfi og með e e s samning

hvað varðar úrgangsmál og síðast enn ekki síst horfum við náttúrlega til hinna norðurlandanna sérstaklega hvað þessi mál varðar gaman að segja frá því að á norðurlöndunum flestum er búið að banna svokallaða urðun

í þessari landsáætlun kemur margt mjög áhugavert fram sem ég vil fá að benda á að er eingöngu hér kynnt sem drög og er til umsagnar þar er dæmi nefnt í kafla þrjú tvö með leyfi forseta um fyrirbyggjandi aðgerðir þar sem dæmi um einfaldar fyrirbyggjandi aðferðir má nefna viðleitni til að draga úr óþarfri umbúðanotkun í dagvöruverslunum á síðustu árum virðist það til dæmis hafa færst í vöxt að margfaldar umbúðir séu utan um matvöru af ýmsu tagi til dæmis grænmeti þar sem jafnvel eins eða tvær paprikur eru lagðar í frauðplastbakka og filmuplasti vafið utan um hann og svo framvegis ég veit það að eftir að eftir að til dæmis höfuðborgarsvæðið og flestöll önnur sveitarfélög á landsbyggðinni hafa komið pappa öllum pappa í ferli þá er fólk held ég og íbúar að gera sér þokkalega grein fyrir því hvað í rauninni er mikið af plasti það svona er það sem ég held að sitji svolítið í augum landsmanna um hvað með plastið næst hvað varðar líka landsáætluninni um meðhöndlun úrgangs frá árinu tvö þúsund og þrettán til tvö þúsund tuttugu og fjögur þar er einnig sagt með leyfi forseta áður en ráðist er í aðgerðir til að breyta hegðun fólks í úrgangsmálum þarf að leggjast í greiningu á því hvaða hegðun það er sem raunverulega þarf að breyta þannig kunna aðgerðir sem stuðla að breyttri kauphegðun að vera líklegri til þess að skila raunverulegum árangri í úrgangsmálum en aðgerðir til að auka flokkun úrgangs í þessu sambandi er mikilvægt að nálgast viðfangsefnið út frá lífsferilshugsun eða lc greiningum og með tilliti til þeirrar forgangsraðar sem endurspeglast í hinum svokallaða

til sögunnar ég ætla að fá að segja hér í ræðupúlti ákveðnar tölulegar staðreyndir og sögur um plastpoka plastpokar eru í dag taldir vera framleiddir innkaupapokar í sjötíu milljón stykkjum það er töluvert magn fyrir þó ekki stærri þjóð en sem hefur að geyma þrjú hundruð og tuttugu þúsund manns um sjötíu milljón plastpokar það er í rauninni segin saga og það er upplifun þeirra sem sjá um úrgangsmálin hjá okkur og það er þar sem ég þekki til hérna á höfuðborgarsvæðinu um að það er í rauninni komið offramboð á plastpokum sérstaklega í ljósi þess að það er verið setja pappa beint ofan í kunna en hér áður fyrr var kannski verið að pakka pappanum í plastpoka og setja hann síðan í ruslatunnur en nú er því ferli lokið þannig að þrjátíu til fjörutíu prósent af heimilissorpi er að fara bara beint ofan í sértæka tunnu og því er þörf á öllum þessum plastpokum ekki til staðar ég persónulega reiknaði mér til gagns og gamans hvað til dæmis ég sem þriggja barna móðir með fimm manna fjölskyldu er að eyða í plastpoka á ári ef ég er að auka hann í búð og miðað við þau innkaup sem þurfa að eiga sér stað á mínu heimili að þá eru þetta átján til tuttugu þúsund krónur á ári það er nefnilega þannig að þetta eru nefnilega ágætis peningar sem þarna liggja og þá eflaust eru margir sem velta sér hvað varðandi pokasjóð og annað slíkt styrktarfyrirkomulag sem hefur verið viðhaft hér í íslensku samfélagi í kringum plastpokana en það eru náttúrlega bara ekkert allar verslanir sem hafa sett brot af þessari fjárhæð sem kemur inn í gegnum plastpokana í pokasjóð og ég efast ekki um að það væri hægt að finna einhverjar leiðir til þess að viðhalda þeim sjóðum áfram gangandi einnig það sem mig langar að fá að benda á og það kemur líka fram í þessari skýrslu eða landsáætlun um meðhöndlun úrgangs er það að árið tvö þúsund tuttugu og fimm er stefna að hér verði urðað undir fimm prósentum af rusli okkar landsmanna bæði heimilissorpi og því sem kemur frá atvinnulífinu fimm prósent er frábær árangur og ef við náum því fyrir tvö þúsund tuttugu og fimm væri það alveg meiri háttar það er náttúrlega vegleg stefna og vert markmið að stefna að en þá þurfum við líka að hugsa og byrja að hugsa strax í lausnum og huga að því hvernig við ætlum að ná þessum markmiðum og þar koma plastpokarnir svolítið sterkt inn af því að þeir sem slíkir móta svolítið hvernig við hugsum um úrgang og í hvaða farveg við komum honum og hvernig við notum ég ætla að fá að vitna hérna í kafla í sjö fjögur þrjú sem er hérna í landsáætluninni sem heitir saga af plastpoka með leyfi forseta hafa innkaupapokar úr plasti verið talsvert í

hver poki vegur ekki þungt í heildarmyndinni enda er þyngd venjulegs haldapoka ekki nema um sextán grömm engar tölur eru til um fjölda haldapoka sem íslendingar nota þó að það sé verið að giska hér á um sjötíu milljónir slíkra og þetta í rauninni samanlagt gæti verið um ellefu hundruð tuttugu tonn til að framleiða þessa poka þarf líklega um tvö þúsund tvö hundruð fjörutíu tonn af olíu langstærstur hluti þessara plastpoka fer væntanlega í urðun með öðrum úrgangi á urðunarstað og tekur niðurbrot pokanna nokkrar aldir eða jafnvel hátt í þúsund ár eitthvað af pokum sleppur síðan og það er í rauninni líka eitt stærsta vandamálið við plastpokana það eru ekki þeir sem eru urðaðir það eru þeir sem sleppa þeir sleppa út í veður og vind og eru síðan að velkjast áfram árum ef ekki áratugum eða öldum saman á sjó og landi og hefur sú sem hér stendur alla vega verið að horfa á heimildarmyndir um plastpokaeyjar sem eru að myndast í grunnsjávarbotnum atlantshafs og kyrrahafs og indlandshafs plastpokar geta gert síðan annan usla dýr geta kafnað við að gleypa plast eða fá það utan um hálsinn og þegar plastið brotnar niður í smærri einingar kemst það líka auðveldlega inn í fæðukeðjuna sumt plast inniheldur skaðleg aukaefni en það á að vísu varla við um venjulegu haldapokana síðan eru hér dæmi tekin um alls konar önnur óæskileg efni sem fylgja plastpokunum sem geta losnað í umhverfi okkar það hafa margar þjóðir eins og kemur fram í greinargerðinni sem fylgir með þessari þingsályktunartillögu hreinlega tekið þetta stóra skref og annað hvort yfirdrifið skattlagt plastpokana og eða bannað þá bara alfarið og vil ég fá að taka sem dæmi kaliforníuríki í bandaríkjunum sem er að gera gangskör í sínum plastpokamálum og fleiri ríki í bandaríkjunum og það mætti taka þá til fyrirmyndar þó að það gefi ekki góða að vera að taka bandaríkjamenn til fyrirmyndar í mörgum umhverfismálum en þarna eru þeir alla vega að stíga skrefin og takast á við vandann stjórnvöld hafa eins og hér hefur komið fram í ræðu minni ákveðnar leiðir og tæki til þess að hafa áhrif á hegðun fólks í umhverfismálum það er boð og bönn eða hagræn stjórnartæki og upplýsingar þessi þingsályktunartillaga felst í rauninni í því að það verði skoðað ég er ekki að leggja til að það eigi að fara hérna í beint bann á plastpokum á íslandi frá og með fyrsta febrúar tvö þúsund og fjórtán að það verði skoðað í hagrænu tilliti og einnig með alla greiningum um hvort það sé ekki kominn tími til að við förum að hugsa neytendamunstrið okkar líka sérstaklega í ljósi þess að við erum byrjuð að flokka við hvert eitt heimili örugglega á svona áttatíu til níutíu prósent heimila á landinu hvort það sé ekki kominn tími til að taka þetta skref og reyna að fá okkur sem neytendur til þess að hugsa aðeins öðruvísi og ekki eingöngu þá varðandi það hvort það eigi að fara að skattleggja plastpoka og eða banna þá ég lít á þetta einnig sem í rauninni svona frumskrefið að því að við förum einnig að skoða meira þann þátt í umhverfismálum þegar kemur beint að framleiðendunum og því hvernig þeir búa um vörurnar sínar sem er náttúrlega í rauninni að mínu mati þarf virkilega að fara að skoða það frauðplastbakkana utan um ostinn og hvernig allt er orðið sko brjálæðislega innpakkað ég vil að þetta sé að það sé í rauninni þá þetta fyrsta skref í að við séum íslensk þjóð sem heyrðu við ætlum að setja svolítið fótinn niður varðandi plastumbúðir á landinu og fylgja góðu fordæmi annarra ríkja sem hafa spornað við fótum það er í rauninni það sem þessi þingsályktunartillaga felst í og ég óska eftir stuðningi þingheims varðandi þessa tillögu og ég held að þetta ætti ekki að vera mjög pólitískt mál að fá það í rauninni niðurstöðu um hvort þetta sé í rauninni gerlegt og